Mám skúsenosti s prípravou takejto správy a viem, že to nie je vôbec jednoduchá úloha. Súčasná Európa viac ako kedykoľvek v minulosti čelí novým výzvam. V týchto kritických chvíľach treba zopakovať to, po čom Európsky parlament volá už niekoľko rokov. V otázkach ľudských práv a demokracie musí Únia a jej členské štáty vystupovať konzistentne a jednotne. Musíme preto zlepšiť koordináciu a koherenciu našich politík. Inak nám hrozí nielen strata kredibility, ale tiež strata základných hodnôt, na ktorých je Európska únia postavená. Som rád, že táto správa spomína prostriedky a nástroje vonkajšej politiky Európskej únie.

Je jasné, že zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v našej bezprostrednej blízkosti má veľmi konkrétne negatívne dopady na EÚ.

Týmto otázkam musíme venovať viac pozornosti a plne ich zahrnúť do vzťahov s našimi partnermi. V poslednom čase je vidno tendenciu deformovania a podceňovania ľudských práv v mnohých režimoch, a to tiež aj v Európe. V týchto prípadoch by sme mali vyjadriť jasné znepokojenie. Pokiaľ sa totiž začnú podceňovať inštitúcie a medzinárodné dohody, podceňuje sa tiež podstata základných hodnôt, ktorými sa v Európe riadime. Našou prioritou musí byť podpora a posilňovanie demokracie celkovo vo svete a v Európe. Je dôležité, aby sme naďalej podporovali slobodu prejavu a posilňovali občiansku spoločnosť a taktiež dávali priamu podporu ochrancom ľudských práv.